en formaður hennar yrði forseti alþingis einar k guðfinnsson að öðru leyti er nefndin skipuð eftir hlutfallsreglu forseti hefur í samræmi við þetta óskað eftir tilnefningum þingflokkanna í þingskapanefnd og hafa þær nú borist og er því nefndin skipuð eftirfarandi þingmönnum frá samfylkingunni kristján l möller aðalmaður og helgi hjörvar til vara frá sjálfstæðisflokknum birgir ármannsson og elín hirst aðalmenn en brynjar níelsson og ragnheiður ríkharðsdóttir til vara frá vinstri hreyfingunni grænu framboði árni þór sigurðsson aðalmaður en svandís svavarsdóttir til vara frá framsóknarflokknum höskuldur þórhallsson og silja dögg gunnarsdóttir aðalmenn en sigrún magnúsdóttir til vara frá bjartri framtíð brynhildur pétursdóttir aðalmaður og óttarr proppé til vara frá pírötum jón þór ólafsson aðalmaður og birgitta jónsdóttir til vara auk þeirra eins og áður sagði einar k guðfinnsson forseti alþingis nefndin mun sjálf kjósa sér varaformann forseti alþingis hefur boðað þingskapanefnd saman á fyrsta fund í hádegishléi í dag en það mun standa yfir frá klukkan þrettán